Hvala lepa! Ja, predsednik ni vam lahko, no, ampak vseeno. Spoštovani predsednik, spoštovani ministrice in ministri, kolegice in kolegi! V vsakokratni vladi, še se posebej v času njenega nastajanja, ko se oblikuje, na neki način, koalicijska pogodba, je razvoj, znanost, beseda, ki je na prvem mestu oziroma prva prioriteta. Žal pa seveda praksa pokaže, da razvoj in vse te izpeljanke na to temo, na primer razvojna prioriteta, razvojni preboj, država razvojnih možnostih, kasneje postanejo neko mašilo političnih izrazov, ki, govorijo o prihodnosti in v neki viziji. Namreč ko bi morali pa priti do konkretnih ukrepov, dejanj, pa v bistvu na neki način zmanjka denarja oziroma denarja preprosto ni. Takrat pa seveda se zatečemo k drugim izgovorom, da imamo fiskalno pravilo, da imamo druge prioritete, da ne bomo zdaj, da potrebujemo več časa in karavana gre naprej. Pa da si seveda vsi skupaj nalijemo enega čistega vina, seveda je treba imeti vizijo, treba je imeti načrt, ampak če hočeš vizijo in načrt speljati, rabiš preprosto na neki način denar, ker brez denarja, spoštovani predsednik, vi dobro veste, da ni da ni razvoja. Vem tudi nekaj, da če vržemo denar v znanost, se, bom rekel, na neki način ne obrestuje takoj oziroma rezultati niso vidni takoj, če vržemo denar v krpanje raznih proračunskih lukenj, seveda sindikati ploskajo, na eni strani potem ploskajo drugi ljudje, če vržemo kam drugam denar, država pa na neki način stopica na na mestu in, enostavno se ne moremo iti tistega, kar si Slovenija zasluži, to pa je, da bi bila Slovenija razvojna država, da bi imelo, da bi bilo več denarja za znanost, da bi bila Slovenija varna varna država. V zadnjem času, bom rekel, tudi mediji pišejo, da predsednik imate pogum in jaz vas poznam kot pogumnega gospoda, ampak na koncu moramo narediti tudi vsi skupaj en korak naprej in moramo vložiti denar v razvoj, kar samo takšen denar, ki ga vložimo v razvoj, je na neki način, bom rekel, pravi, pravi, prava, bom rekel, pravi bencin za za državo, da bo lahko država šla, naprej s polno paro. Zato vas, predsednik, sprašujem, zelo konkretno, koliko denarja in s kakšnimi viri namerava Vlada Republike Slovenije zagotoviti vlaganje v usposobljenost ljudi, njihovo zdravje in znanje, ki je potrebno, da bomo v globalno uspešna in konkurenčna družba, in drugo, vaš pogled na dinamiko glede zastavljenega cilja povečanja proračunskih sredstev za raziskave, razvoj, ki naj bi bil do leta dvaindvajset enoprocenten. Mogoče, te dva pogleda. Hvala lepa.